Monsieur le Président, la situation des jeunes aujourd'hui en Europe est très préoccupante comme vous le savez puisque nous avons cinq millions de jeunes au chômage. Aujourd'hui, je me félicite de l'ambition de la Commission européenne de vouloir démocratiser l'accès des jeunes en Europe. Mais je crois que nous devons aller au delà de ce programme Jeunesse en mouvement et surtout éviter le piège du tout universitaire. Nous avons besoin de nous adresser à tous les publics, y compris à ceux qui sont les plus éloignés de l'Union européenne, et notamment, bien entendu, aux apprentis. Et c'est dans ce sens là, je pense, que nous devons très vite mettre en place un véritable programme de mobilité pour ces publics là, au delà du programme Leonardo. Je pense que le nom d'Erasmus, la marque d'Erasmus, devraient être utilisés pour tous les programmes et être déclinés, notamment pour les apprentis, de manière à ce qu'on ait les ambitions nécessaires pour parvenir à nos fins.